Pane předsedající, vždycky když se narodí člověk, je to dobrá zpráva od Boha, že jsme ho ještě nepřestali bavit. A proto je mi vždycky líto, když dojde k tomu, že je někomu násilně život odebrán. A ještě více mi je to líto, když je odebrán od někoho, kdo je považován za partnera Evropské unie. V případě Bahrajnu už tady máme třetí rezoluci, která se týká naléhavých případů, a tak, jak zmínil Cristian Preda, je bohužel politováníhodné, že nevěnujeme pozornost také dalším zemím. Nikdy tady na evropské úrovni jsme neprobírali naléhavé rezoluce u případů občanů Íránu. Málo se věnujeme případům poprav třeba v Bělorusku a v dalších zemích. A myslím si, že to je pro nás, pro politiky, velikánská výzva k tomu, abychom tuto situace změnili. Já osobně říkám za PPE je neakceptovatelné jakékoliv odejmutí života člověku.